hæstvirtur forseti hér er um framhaldsræðu að ræða ég kem til að spyrja hæstvirtan ráðherra um hitt málið sem vísað var af allsherjarnefnd til ríkisstjórnarinnar á síðastliðnu vori í tengslum við vinnuna með almennu hegningarlögin nú er ég að spyrja um það hvað líði skoðun ráðuneytisins á aðgerðum til að vernda fórnarlömb mansals og er þá að vísa í frumvarp sem við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum lagt fram oftar en einu sinni á alþingi íslendinga og köllum frumvarp til laga um fórnarlambavernd það varðar breytingu á almennum hegningarlögum breytingu á lögum um útlendinga og breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga og er í raun og veru að endurspegla ákvæði í alþjóðasamningum sem við höfum skuldbundið okkur til að fara eftir þá er ég í fyrsta lagi að tala um palermosamninginn svonefnda frá því í desember árið tvö þúsund en ekki síður um samning evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali en það vill einmitt svo til að okkur þingmönnum hafa verið að berast áskoranir frá íslandsdeild amnesty international um að það sé orðið tímabært að við íslendingar fullgildum þann samning sem varðar einmitt ekki hvað síst vernd fórnarlamba þeirra glæpamanna sem stunda mansal nú er það svo að einungis tíu ríki þurfa að fullgilda þennan samning evrópusamninginn til að hann gangi í gildi sem fullgild tilskipun og í hjálp sér til að hann nái áhrifamætti og það væri í sjálfu sér afar eftirbreytnivert að mínu mati og til fyrirmyndar ef íslendingar gætu verið tíunda ríkið nú eru níu ríki búin að fullgilda samninginn við gætum verið tíunda ríkið sem gerðum það þá að verkum að samningurinn gengi í gildi enn hafa einungis fullgilt hann þau evrópuríki sem má segja að séu upprunalönd mansals albanía búlgaría króatía georgía moldóva rúmenía og slóvakía auk tveggja landa sem ekki eru upprunalönd það eru austurríki og danmörk eitt land í viðbót til að fullgilda samninginn sem kveður á um ábyrgð landa til handa fórnarlömbum mansals og þá erum við að tala um ábyrgð á því að fórnarlömbin fái einhvern stuðning einhverja hjálp til að koma sér aftur út í lífið byrja að lifa lífinu á nýjan leik við erum að ræða um það að úrræðin séu með þeim hætti að fólk fái þá stuðning lögfræðistuðning stuðning varðandi atvinnuleit húsnæði aðra félagslega aðstoð til að tryggja að það sé litið á tengslin milli fórnarlambsins og þeirra sem hafa